Ich habe vor einiger Zeit das Vergnügen gehabt, um jetzt keine Fluglinie zu erwähnen, einen Flug mit einem Flugzeug mit dem schönen Namen Stadt Wittenberg zu absolvieren, und da ist es passiert, dass eine Gruppe von Transferpassagieren sehr spät und von sehr weit her gekommen ist. Es war ein unglaubliches Chaos mit dem Gepäck.

Das geht so nicht! Es muss einheitliche Regeln geben!